Hvala lepa za besedo. Imam kar nekaj časa, se kolega naj kar počasi pripravlja. Marsikaj je na še vedno narobe in je bilo narobe, to lahko trdim, ker sem vsebino tega, kar boste preiskovali, že dvakrat tako. Ne bom tako tretjič. Mogoče bom nadomestni član, da bom samo vsaj nekoliko spremljal. Prvič sem vsebino te preiskovalke tako v KNOVS-u, dokler nisem is KNOVS-a izstopu, ker je tedanji predsedujoči KNOVS-u, magister Grims, vsaj delno zlorabljal to komisijo, kar je navsezadnje potrdila tudi preiskovalka, ki jo je vodil kolega Möderndorfer, in tudi Nova Slovenija v tem sklepu, da je gospod Grims nekako zlorabil svojo pooblastila, kar je en od sklepov, ni nasprotovalo. Da imamo težave s financiranjem političnih strank, to je zgodba, ki se že ponavlja četrt stoletja. Na to opozarja OVSE, na to opozarja Transparency International, na to opozarja še kdo drug. Imeti suverenost ali, če hočete, imeti državnost, nekaj kar rata država, spada tudi to, da se druge države, da se tujci ne vpletajo v notranje zadeve neke konkretne države, kaj šele v politični proces. Seveda to vedno počnejo. Ne, Še Sumerci so to počeli ali poskušajo to početi, ne. Pa bi lahko zdaj razlagal tri ure kratko zgodbo Afganistana, kdo je to počel, kdo ni to počel, ne. Številni nekritični, tudi v novi Levici, do Putina in do njegove ekipe, ki to dokaj odkrito počne s predvsem s tem, da destabilizira Evropo z bolj desnimi radikalizmi kot čem drugim Seveda tudi poskusi kakih drugih družb in držav po destabilizaciji, ne, saj veste. Kaka sosednja država škornja nima na obali, svoje tajne agente, da hodijo tam na kapučino pa da primerjajo, a je kapučino boljši v Trstu ali je boljši v Kopru. In seveda, odkrito bom povedal, ko sem bil na enem od številnih obiskov na madžarski ambasadi, ker s sosedi se lahko pogovarjaš, lahko postaviš zid, lahko imaš pa takšne ali drugačne vojne, sem takrat rekel drugi osebi madžarske ambasade, če bi Levica bila v vladi, bi seveda gospa veleposlanica, ki jo sicer izredno cenim, bila že zdavnaj poklicana vsaj v Mladiko, ne. Zdaj, vse te zgodbe mi ne bi imeli, če bi imeli službo za zaščito ustavnosti, parafraza seveda nemške notranje tajne službe, če bi imeli resno Mladiko, če bi imeli resno zunanjo politiko in če ne bi imeli, bom kar rekel, ker imam na koncu jezika, cagavega predsednika vlade, kot je bil predhodni. Zakaj je bil v odnosu do tega takšen? Verjetno je jasno, po tem, ko so se razkrile neke zgodbe okrog drugega tira. Tudi zaradi tega Levica ni podprla konkretne sestave ministrske ekipe. Tisti del širjenja nestrpnosti skozi določene medije, to je pa seveda naloga Inšpektorata za medije. Ni naloga neke druge veje oblasti. Zdaj, če se malo vrnem nazaj, prvi mandat, če hočete ratati resen poslanec ali poslanka, sam osebno menim, da več kot tri mandate je preveč, ker pol postaneš karikatura samega sebe, je vajeniški mandat, ne. Jaz sem zadnje leto tega vajeniškega mandata, vsem drugim delu, ogromno časa posvetil tej problematiki, ogromno časa posvetil delu o KNOVS-u, preiskovalki, preiskovalka običajno dobijo ime po imenu ali priimku osebe, ki jo vodi, skratka, Janijevi preiskovalki, če jo lahko tako poimenujem, in skozi to sem nekako dozorel, dozorel sem tudi v tem smislu, da sem dojel, zakaj moja mama ima oziroma je imela manj kot petsto evrov penziona za polno delovno dobo, zakaj zakaj moj brat celo življenje dela za "minimalca" ali malo za njim, nad njim, zakaj je moj "foter" toliko časa čakal za na operacijo hernije in podobno, ne. Seveda govorim o zgodbah, kolega Logar me malo začudeno gleda, ne, ko ti rečejo, ko prideš v politiko, ti rečejo, glej, ne drezaj v energetiko, ne drezaj v "peneze", pa boš preživel, ne. Jaz sem seveda, tako kot sem, takoj drezal v v oboje, včasih so mi tako na tedenski ravni, pri prejšnji točki sva to z Jelko načenjala, grozil kdo in kje in kako me bo v Mariboru ubil, to, da sem bil leto dni brez "štromov" v poslanski pisarni, je že je že splošno znano, in nekako čas, to preiskovalko, se mi je zelo jasno izrisala zgodba slovenske tranzicije, ne. To so zdaj gospodje po letih, jaz v šali rečem, da mi smo, kjer smo, ker so nas večni mladeniči iz Zveze socialistične mladine Slovenije pripeljali, kjer smo, ne. To so ljudje po letih, če hočete, od gospoda Golobiča, prek gospoda Pahorja do gospoda Janše in še malo čez, ne. Tam so bili eni "pubeci", ki so ki so vedeli, kaj se grejo, ne, eni, tisti bolj akademsko, so malo naivno prišli not, podobno kot so nekateri moji kolegi s FDV-ja v v ta veliki SMC, ne, tisti so ratali zagrenjeni, pa zdaj pišejo kake manj ali bolj debele knjige, ne. In če se je kaj pokazalo čez to Janijevo preiskovalko, se je pokazala delitev terena na ravni "penez", ne. SD, LDS, bolj Nova Ljubljanska banka, SDS - Maribor, ne. Razlika je bila le v tem, da Ljubljančani so malo bolj božali po glavi, "toti" v Mariboru so pa imeli malo bolj "putinovske" prakse skozi banko. Zdaj me tam, sekretar poslanske skupine SDS gleda, pa se smejijo. Začnem razlagati, kako ste prali denar skozi Hrvaško, skozi tam neke fiktivne parcele, ki so se kupovale in tako naprej. In seveda, ko je nekaj predhodnik KPK se hotel s tem ukvarjati, je bilo potrebno ta KPK uničiti, ne. Na to, kar pa počne Računsko sodišče, pa se mi zdi, da poslanke in poslanci bolj malo to beremo, kaj šele da bi na osnovi tega se šli neka resna "amandmiranja" zakonodaje. In to je na kratko neko, a veste, to, kar bo desnica imenovala globoka država, kaj bo kdo drug imenoval, kako drugače in ali tretji način, kar se v angleščini imenuje "crony capitalism", ne. Hrvati zdaj skozi afero Agrokor govorijo o, kako rečejo, "ortački kapitalizem", ne, in tu so dejansko neke te zgodbe, vemo, katera je mati slovenskih afer, ne, orožarska afera, danes ob nekaj tretji preiskovalki sem pa rekel, da je ustanovitev slabe banke DUTB-ja tisti datum, ke se konča slovenska tradicija, ne. To je rekviem slovenske privatizacije. In tule nekje - in between - mi smo, ne. Zdaj, zakaj se nekako v praksi neke te nerodnosti vedno znova dogajajo SDS-u? Pol na res, pol v šali bi rekel - mogoče, ker imajo slabšo notranjo obveščevalno slušbo ali pa preveč avtokratskega pa jih pol njihovi izdajo, ne. Dajmo biti odkriti - to Đuđić zgodbo je nekdo vaš, ki je bil užaljen, ven pripeljal. Pa ne govorim kar tako na pamet. Ampak meni se zdi, da si mora ta preiskovalka, ki bo delno nadaljevanje predhodne preiskovalke, ukvarjati s tem, zakaj imamo mi sistem, ki ne deluje, ne. Pa so enkrat brezplačniki pa je drugič proliferacija, ko je tam neko posvetovalno telo skrito na Ministrstvu za zunanje zadeve, ker kakšni drugi birokrati niti ne vejo, da to obstaja, pa se to, bom rekel, korespondenčno sestaja ali ne sestaja. Pa so problemi z Uradom za preprečevanje denarja, pa so veliki problemi v Banki Slovenije in z gospodom, ki ste ga včeraj požegnal, se bojim, da se ne bojo odpravili, ne. Ker imamo en zelo globok in širok izgovorni organ. Igram nekako - upam si trditi po resnem delu, ki je zanalašč narejeno tako, kot je narejeno, da se nobena zadeva ne spelje do konca. Pa imate podobne izgovore tudi na policiji, ne. Kjer pol čas - skozi preiskovalko, skoz odprt in zaprti del prideš do tega, da oni rečejo, da itak ne smejo eni z drugim komunicirati. Pol, ko jih pa malo drezaš, pa ti povejo, da se itak, seveda, da je vmes hodnik, na hodniku imajo pa kavomat, ne. Dobro jutro, ne. Skratka, mi se nekako moramo vprašati, zakaj imamo te organe. Zakaj ti organi tako disfunkcionalno delujejo. Zakaj se ti številni organi vedejo na podoben način, kot se skoraj vedno vede SDS, ko d ko ko jih ko se jih dobi z rokami v marmeladi. "Ne, mi smo imeli najboljše namene, mi nismo nič krivi, vi ste vsi grdi proti nas." Gor in dol, ne. Skratka, onkraj zgolj nabijanja na pranger nekaj, kar je case study, ne - mogoče tudi zaradi tega, ker je v tej tranziciji je nekako privzeto, da je Janša črna ovca, ti ta drugi, ne, stara, tako imenovana levica, ki ni, so pa v redu pubeci. Ne, daleč od tega, ne, a veste. Jaz se strinjam s someščanom, oziroma saj sva z iste ulice ali ceste - Kalohom, da bi treba tudi te občinske brezplačnike pogledati, ne. Doktor Nežmah pravi, da bi jih bilo celo treba prepovedati, ne. Ampak ni to samo Ljubljana. Veste, jaz, če grem spat v Ivančno Gorico, odprem časopis, ne - "o, imamo kandidate za volitve! Gospod župan čestita ..."- gor, dol, ne. Tudi o tem bi se treba resno pogovarjati. Če se resno pogovarjamo, a veste, o financiranju političnih strank, se je treba začeti tudi pogovarjati, koliko tega se dela, v ljudskem jeziku, na kredo. Vsak, ki se malo spozna na to - bom samo na primeru Maribora povedal - če grem malo po ulici, je takoj jasno, da sta Kangler in Arsenovič dala več denarja za volitve v Mariboru, kot je Levica dala za celo Slovenijo. Kako se to plača? Pa tudi kako bivši spoštovani predsednik Republike Slovenije, ki ga rad SDS omenja tam - predel Ljubljane, ko se ulice imenujejo po drevesnih vrstah, ne. Jaz imam zelo dober spomin - to je napaka Trčkov, ne - je nekoč za koga, mogoče davno že nazaj ostal, koliko, milijon pa pol ali dva milijona mark dolžen po nekih volitvah, ne. Kako se to poplača, ne? Prej smo tulili - ena cela sedem milijona je ogromno denarja. Res je, ne. Ampak če seštejemo vse te zgodbe, zlasti na mestnih občinah in podobno, ne - poplača se, seveda, da bo nekdo delal celostno grafično podobo občine, ne. V Mariboru smo eno imel tik pred volitvami, pa ko sem jo videl, me je skoraj kap zadela. Pa bo nekdo prenavljal portal ... Ne vem, če se bo ta komisija s tem ukvarjala, ampak zdi se mi, da je bil že skrajni čas, da se s tem začnemo ukvarjati. Ker je tudi to dejansko neko curljanje javnih penez, kot jaz to rečem, ne. Zdaj, seveda - niso isti vatli pri nas. Zdaj, če bi Levica dobila, ne vem, pa ne da ne bo vedno Venezuela na tapeti, dvanajst ali petnajst tisočakov s Portugalske, ne, bi verjetno že vse eksplodiralo, ne samo ti tako imenovani Janševi mediji, ne. Vsi mediji bi tulili še. Verjetno bi še kolega Han bil vesel v sled tega, da bi se malo distancirali od od SD-ja, ne. Če se resno pogovarjamo, se dajmo pogovarjati tudi koga in kako nemški štiftungi financirajo, ne. Po navadi se tule samo, ko vidijo nekateri - Rosa Luxemburg omeni, imajo oni mogoče tam še najbolj inteligentno narejeno, ne. Postavka na zunanjem ministrstvu, transparentno, in se zelo, zelo lepo vidi, ne. Pa je en štiftung povabil nekoga na neki, ali pa neki drugi štiftung, ali kaka povezava EPP-ja, ne vem, plača gospodu Peterletu, da gre predavat, kako je prebolel raka brez zdravil. Govorim samo o tem kot državljan Slovenije, ko gledam, kaj pošljejo naše kaj počnejo naše poslanke in poslanci v Evropskem parlamentu, ker mora to biti zelo lepo in transparentno zabeleženo. Vključno s tem, kdo ga je, kdo ga je povabil, ne. Da imamo to kvadraturo kroga, kakšno imamo, imamo zaradi tega, ker to veliki večini stare politike odgovarja, ne. Če se resno pogovarjamo, se moramo tudi pogovarjati, kako se zadnji dan volitev, ne, mislim to, kar je kolega Pavšič govoril, ampak kako vas bo kdo gnjavil po telefonu o nekih, Srbi bi rekli kobajagi telefonskih anketah, tisto na priklic, če komu slabo kaže, ne. Enkrat, ne vem, pred leti sem čakal trolo s šihta, pa slučajno sem poslušal en tak klic, ki je takrat potapljajoči se Zares nekaj takega počel, ne. Vse to vemo, ne. To je pol neki diapazon, če se gremo resno pogovarjat o financiranju politike, o netransparentnem financiranju politike, o nekih vsaj približno enakih izhodiščih, ne. Zdaj kolega je delal primerjavo v teku na sto metrov. Vsi vemo, da kolega Breznik je včasih treniral atletiko, nas bo tam prehitel, tudi če bomo mi imeli več penez pa boljše teniske, ne, ampak v neki politiki, zlasti v politiki, ki jo vedno bolj nekako furajo medijske podobe, ne, je to pomembno. Tule se lahko tudi seveda državljanke in državljani vprašamo in začnemo misliti tudi na ta način, ne. Jaz bi težko glasoval in na državnozborskih volitvah, kaj šele na občinskih, saj enkrat me v politiki ne bo več, če me trola ne povozi ali če me kap prej ne zadene, ne. Za nekoga, ki bi videl kar neki jumboti se tam pojavljajo, ne. Ne vem. Gospod Jelinčič. Gor si se peljal po naših koncih, ne, Zmago, Zmago, Zmago, ne. Ni noben problematiziral, odakle ti penezi, Zmago, ne? Pa je verjetno spet tako, ne vem, malo na kredo, ne. Mogoče bi bilo treba ukiniti ali spremeniti poslanska vprašanja, tisti z malo daljšo politično kilometrino veste, o čem se pogovarjam, če se pogovarjamo o financiranju političnih strank, ne. No, veste, ampak po eni strani boste imeli, evo, včeraj sem v Mariboru tekel: "Joj, gospod Trček. Osebni dokument ste zamenjal, ne." Ker sem pač politik - z osebno tam, ne, po drugi strani imamo pa vse te zgodbe, ki se že petindvajset let vrtijo, a ne. Zdaj se boste zlasti ti, ki ste že džombe v politiki, ne, tule je, ne vem, delali neko tako patetično simfonijo. Saj zadeve so že dolgo časa jasne, večkrat opozorjene, s tujih akterjev civilnodružbenih domačih, tule neke tople vode ni za odkrivati, tule lahko ta komisija pomaga, pripelje do tega, da se vseeno to spravi nekoliko bolj v gabarite. A veste, kar pa zadeva neko tisto drugo zgodbo, kjer se običajno omenja neka gospa, saj to je že toliko pricurljalo v medije, da ne bom nobene skrivnosti nobene skrivnosti povedal, če rečem, da so to gospo na radarju imel uradi za preprečevanja denarja v celi regiji, da ta gospa po svojih dohodkih ne bi mogla prenašati denar za kupiti si en povprečen avto, ki ga imate številni poslanci, kaj šele ti zneski, kot dejansko so, ker prihajam iz štajerskega konca, sem zelo srečen, pod navednicami, da je tej isti gospe šel en najbolj vidnih predstavnikov štajerske gospodarske zbornice tudi po peneze, ne, je rekel, da gre samo za familijo iskat, ne, in to je neko resno vprašanje, ne, ki si ga moramo postaviti v tej državi. A je to neki model družbe, na katerem bomo gradili naprej, s takim modelom družbe ne bomo imeli ne višjih penzij, še več mladih bo šlo v tujino, ne bomo rešili zdravstva, ne bomo rešili problema, tega, kar jaz imenujem problem imenovalca, ne. In to je v bistvu tudi neka problematika, ki je v ozadju, in ja, to je tudi, nekdo bo rekel, nehajmo politizirati, nehajmo biti ideološki. To je v srčiki ideološko vprašanje, ne, kakšno družbo hočemo, ne. A hočemo družbo, ki bo preplet politike in kriminalnih združb, kar je kar nekaj držav, ki je izšlo iz bivše Jugoslavije, kar ni tako pogosta oziroma, pardon, redka praksa kakih drugih članicah Evropske unije, ali hočemo neko transparentno družbo z delujočimi inštitucijami, s tem, da pravna država, kot vi radi rečete, ne bo samo črka na papirju, ne. Če to hočemo, seveda potem ne moremo sestavljati KPK na način, kot ga smo, potem mora predsednik države dosti bolj resno vzeti svojo vlogo kadrovanja, ne, in se ne pustiti ujeti svojim političnim prijateljem, potem moramo te osebe tudi primerno izobraziti, primerno plačati in tudi primerno zaščititi. In to so v bistvu neka vprašanja, ki se skrivajo za tem, ne, če bo ta preiskovalka resno zastavila svoje delo, ne. In tisto, kar je pa predmet tretje veje oblasti konkretno v tem primeru, bo pa seveda oddelala tretja veja oblasti, ne. Se pa sami moramo vprašati, a bomo politiki in političarke iz Slovenije v različnih političnih opcijah neke marionete svojih političnih podobnikov, ki nas bojo tako in drugače podkupovali in seveda sprovajali skozi nas nacionalne in še kakšne druge interese, ali smo oziroma moramo biti nekaj drugega, ker tudi to je neko ključno vprašanje, ki se dejansko skriva za tem, ne. Jaz imam dobro v spominu prejšnji mandat, takrat ko bi se lahko ustavila ta šlamastika drugega tira, ker se je vedelo, da nikamor ne gre oziroma da ne gre v pravo smer, takrat je SD tudi malo srečala pamet, če se tako izrazim, ne. In kaj se je zgodilo na tistem odboru v kleti, ne. Esdeesovci so odkorakali ven, ne. Dobro jutro Slovenija! Hvala za besedo.